Herr Ratspräsident, herzlich willkommen! Das ist eine besondere Ehre, und wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie sich das hier angehört haben. Es ist eines der wenigen Male, dass der Rat nicht hat herbeigezogen werden müssen.

Und unter uns So schlimm war es doch gar nicht, oder? Ich möchte Ihnen jetzt die Highlights aus meiner halbjährlichen Ratsentlastungsdebatte präsentieren. Und eigentlich könnten wir angefangen mit dem Rat wieder die gleichen Fragen stellen, die wir schon gestellt haben, als Sie da waren. Man kann hier immer die gleichen Fragen stellen, weil sie ja nicht beantwortet werden, und eigentlich finde ich das traurig.

Die Frage ist jetzt, ob wir Sie extra in Luxemburg verklagen müssen auf die Antworten oder ob Sie sich vielleicht doch dazu durchringen könnten, wenigstens diese Fragen zu beantworten und die Antworten auf die Homepage zu stellen. Dort finden wir sie dann schon. Das wäre eine große Bitte, dass wir uns darauf doch verständigen könnten. Dann habe ich eine weitere Frage Was ist denn aus der Better Spending Initiative im Rat geworden?

Die Better Spending Initiative aus dem Rat ist das Beste, was ich in den vergangenen Jahren gesehen habe. Und das ist genau das, was wir brauchen, nämlich die Frage, wieso denn Italien und Spanien die höchsten Fehlerquoten haben. Jetzt haben sich die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich auch noch dazugesellt.

Ich habe keine Antwort bekommen auf die Frage an den Kommissar Andor, was wir denn mit dem europäischen Geld in Sachen Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im letzten Jahr erreicht haben. Das finde ich persönlich das Problematischste. Die problematischste Antwort, die offen geblieben ist, ist genau die Was haben wir erreicht in Sachen Jugendarbeitslosigkeit? Dann habe ich erfahren müssen, dass Präsident Schulz Rechtsverstöße seines sozialistischen Parteikollegen, des OLAF Generaldirektors, deckt. Dazu habe ich mich gestern auch schon geäußert. Wir haben gesehen, dass wir im EDF eine spektakulär angestiegene Fehlerquote haben, aber dass wir von 737 Mio.

Wir haben Direktorate mit 22 und 27 Mitgliedern, Generaldirektorate mit 44. Das ist ein bürokratischer Wasserkopf. Und es ist eigentlich Untreue gegenüber dem Steuerzahler, sich mit solchen Strukturen abzufinden.

Es ist insgesamt nicht zu rechtfertigen, dass dafür so viel Geld ausgegeben wird. Deswegen wäre es mir wichtig, dass der Europäische Rechnungshof auch da mal reinschaut. Was machen wir? 36 Ein Mann Delegationen unterhält die Europäische Union. 36 Was bitte soll die Effizienz dieser Strukturen sein?

Das macht 680 EUR für jeden nicht genommenen Urlaubstag. Halten Sie das für eine gute Idee? Ich nicht!

Also wir haben noch viele offene Punkte.